Au cours de l'élaboration de ces propositions, nous avons largement bénéficié de la grande qualité de vos contributions, et notamment de l'excellent rapport SURE, ce dont je vous remercie.

C'est un budget qui, dans le contexte économique actuel, assure un financement raisonnable de nos grandes politiques européennes, avec un renforcement du financement des secteurs porteurs d'avenir. C'est un budget qui ne coûtera pas plus au contribuable que le budget actuel mais qui peut faire une grande différence pour 500 millions d'Européens.

Tout d'abord en concentrant nos dépenses sur des financements prioritaires qui nous permettront d'atteindre ensemble nos objectifs communs, ceux de la stratégie Europe 2020. C'est pourquoi le budget que nous proposons est largement dédié à la croissance et à l'emploi. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, dans certains de nos pays, il y a des programmes assez exigeants, notamment de consolidation budgétaire. Mais il est vrai aussi que nous devons promouvoir la croissance. Sans la croissance, on ne pourra pas retrouver le chemin de la prospérité. Et donc, ce budget ci, qui est pour 2014, ne l'oublions pas, c'est un budget qui se doit de renforcer la croissance et l'emploi en Europe

de la formation et de la jeunesse européenne.

2020. Il faut à la fois éviter la dispersion et développer une forte culture de la responsabilité européenne. Toute demande de fonds européens doit être clairement liée à la réalisation de nos objectifs prioritaires communs. C'est ce que j'appelle la conditionnalité positive, et c'est ainsi que nous réussirons à tirer le potentiel maximal de chaque euro dépensé. Car un seul et même euro peut et doit avoir des impacts multiples. Un seul et même euro, bien investi, peut à la fois renforcer la cohésion économique et territoriale, accroître l'efficacité énergétique, contribuer à la lutte contre le changement climatique et promouvoir les objectifs sociaux.

Je pense notamment aux pays, aussi bien dans la zone euro qu'en dehors, bénéficiant de programmes d'aide macroéconomique et auxquels nous pouvons apporter un soutien dans le cadre de leurs efforts de consolidation budgétaire, grâce à une augmentation temporaire du cofinancement communautaire, à budget constant.

Je pense aussi, et tout particulièrement, aux plus démunis des Européens, à ceux qui ont littéralement besoin de notre aide pour survivre.

2012. Enfin, un budget européen efficace au service de l'ensemble des Européens, c'est un budget qui apporte une réelle valeur ajoutée européenne, c'est à dire un budget à vocation véritablement paneuropéenne.

Cela veut dire bénéficier de tous les effets de synergie, des effets d'échelle, mais aussi éviter des duplications inutiles. Dans certains cas, on peut faire des économies en dépensant au niveau européen.

Très souvent, un euro dépensé au niveau européen nous permet d'épargner ce que l'on dépense au niveau national. Et comme vous le savez, l'une de nos principales propositions est la création d'un Fonds pour l'interconnexion en Europe permettent de financer des projets d'intégration dans les secteurs des transports, de l'énergie et des technologies de l'information. Elle permettra à la fois d'améliorer l'accès au marché intérieur et de mettre fin à l'isolement de certains îlots économiques.

La solidarité, c'est aussi celle des institutions européennes, qui doivent contribuer à l'effort général européen. Nous proposons donc de ne pas augmenter les dépenses administratives, qui ne représentent actuellement que 5,7 du budget total de l'Union. Et, parallèlement à cela, nous proposons d'apporter de nouvelles modifications au statut de la fonction publique européenne, qui pourraient générer des économies de plus d'un milliard d'euros d'ici à 2020, tout en assurant son indépendance, sa compétence et sa permanence. Je tiens à souligner cela.

Mais nous ne faisons pas ces propositions parce nous pensons du mal de la fonction publique européenne.

mais aussi à de grands projets qui ont connu des dérapages budgétaires importants, comme ITER et GMES, ainsi qu'à intégrer le Fonds européen de développement déjà financé par des contributions directes des États membres. Nous proposons de faire des économies dans certains domaines pour pouvoir dépenser plus sur les priorités d'aujourd'hui et de demain. C'est ainsi que, tout en préservant la priorité donnée à la cohésion économique, sociale et territoriale parce que, comme je le dis souvent, sans cohésion, pas de solidarité, et sans solidarité, pas d'Union et aussi en gardant le rôle de la PAC, nous libérons des moyens pour le financement de nouvelles priorités, comme la recherche et l'innovation, l'éducation et la formation, les infrastructures paneuropéennes, l'énergie, la migration et la politique de voisinage. Si l'Europe n'investit pas plus dans ces secteurs, nous ne serons pas à la hauteur pour relever nos défis. Je crois que ces secteurs sont essentiels, notamment pour garantir la compétitivité en Europe dans un monde de plus en plus exigeant. Nous voulons aussi, dans l'esprit du traité, un budget qui soit plus autonome, plus transparent et plus équitable.